Broka, który siedzi na tej sali i który rok temu w wywiadzie dla magazynu Bild powiedział Imigranci, którzy przyjeżdżają do Niemiec tylko ze względu na zapomogi socjalne, zapomogi dla dzieci i opiekę zdrowotną, muszą być szybko odsyłani do swoich ojczyzn.

Mam pytanie do Jacka Protasiewicza skoro chciał Pan, żebyśmy my, jako Polska Razem, przepraszali za słowa Davida Camerona, to czy ma Pan w tej chwili odwagę wstać i przeprosić za słowa E.